Mon seul regret majeur porte sur un chantier symboliquement important je veux parler du détachement des travailleurs, qui illustre parfaitement les tensions entre marché unique et protection sociale. Si le détachement ne concerne que deux millions de travailleurs, il a un impact symbolique sur beaucoup plus de monde car il est, pour beaucoup de nos concitoyens, l'illustration d'une Europe qui mettrait en compétition les travailleurs les uns avec les autres. Alors qu'à l'Ouest, les esprits chagrins voudraient croire que rien de bon ne peut venir de l'Est de l'Europe sur ce dossier, je dois constater, Monsieur le Premier Ministre, que sous votre présidence, des progrès capitaux ont été accomplis, notamment en matière de rémunération, de règles en vigueur pour les travailleurs transitant par des agences de travail temporaire ou de sanctions en cas de non respect des règles.

Malheureusement, votre volonté d'aboutir n'a pas été toujours payée en retour et je regrette qu'un certain nombre de sujets restent en souffrance c'est le cas de la sous-traitance, de la durée, mais aussi du faux détachement qui doivent impérativement être traités pour réduire au maximum les abus.